Astăzi, în Uniunea Europeană, sunt 120 de milioane de cetățeni care sunt expuși riscului sărăciei. Evident, femeile sunt foarte afectate de criza economică și sunt mai mult expuse riscului sărăciei, în special în cazul familiilor monoparentale. Datorită crizei economice, sistemele de sănătate suferă foarte mult, bugetele sunt reduse și chiar s au închis instituții importante din acest sector. Aș dori să vă întreb ce măsuri aveți în vedere pentru a ne asigura că măsurile de depistare precoce a cancerului de col sau a cancerului de sân vor fi disponibile tuturor femeilor, indiferent de condiția lor socială sau materială și, mai ales, că vom beneficia de un sistem echitabil de sănătate, cu servicii de bună calitate în întreaga Uniune Europeană.